Astăzi, în lume, 1,4 miliarde de oameni nu au acces la electricitate, 85 dintre aceștia trăind în zonele rurale. Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului de a eradica sărăcia până în 2015 nu vor fi atinse în lipsa unui progres substanțial privind accesul la energie. Atingerea acestui obiectiv până în 2015 înseamnă ca 395 de milioane de oameni să aibă acces la electricitate și ca 1 miliard de oameni să dobândească acces la facilități igienice de pregătire a hranei.